Niestety muszę Państwa z przykrością poinformować, że z jednej strony robimy takie rzeczy jak tutaj, a z drugiej strony niestety mój kraj przyczynia się do tego, że sytuacja Białorusinów się pogarsza. Przed dziesięcioma dniami ujawniono, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało 30 zeznań podatkowych do opozycjonistów białoruskich, żądając od nich pieniędzy za diety, które im wypłacono w Polsce, czym ułatwiono identyfikację tych opozycjonistów przez służby białoruskie. Dosłownie przedwczoraj na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych ujawniono wszystkie dotacje, które polska strona przekazuje białoruskim opozycjonistom.

Chciałbym złożyć ogromne przeprosiny dla wszystkich Białorusinów i zapewnić, że Europejczycy i wszyscy Polacy nie myślą tak, jak myślą niektórzy urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uważam to zachowanie za skandaliczne, chciałbym przeprosić, poinformować Państwa i Wysoką Izbę, ale przede wszystkim przeprosić Białorusinów za to, co zrobiła polska strona. Tak nie powinna wyglądać polska polityka i tak nie powinna wyglądać europejska polityka.